Se pravi, predsednik, hvala, no, da ste mi dali besedo, bi pa prosil, da zrihtajo ti naši mojstri tele zvočnike, ker to, kar je minister govoril od začetka, potem njegova desna roka, Rudija sem pa malo bolj slišal, no. Da jim zvočnike daste malo bolj naglas, tako da že, ko govorijo, ker sem opazil, da govorijo tudi takole, da je papir nad zvočnikom in se sploh ne sliši. Mogoče tile tukajle strokovci sploh niso slišali, kaj je minister hotel povedati. Samo toliko. Hvala.